l'Europe. Nous avons besoin de faire bouger notre démocratie avec les citoyens. Nous avons aussi besoin d'en finir avec la stupide règle de l'unanimité qui bloque toute évolution. Nous avons besoin de parler d'une seule voix. Nous avons besoin de modèles qui dépassent les intérêts de chacun des pays membres pour porter un intérêt général européen. Oui, nous devons être à la hauteur des défis du vingt et unième siècle, définir les nouvelles règles d'une communauté basée sur la coopération, sur un commerce et des nouvelles règles, sur du juste échange, sur la paix, l'environnement et le social. Je dois dire que sans cette capacité à construire, sans cette capacité à coopérer, sans sortir de cette compétition fiscale qui enrichit les uns et appauvrit les autres, nous n'y arriverons pas. Je voudrais juste terminer en rappelant une phrase d'un poète français. Jacques Prévert disait que l'on reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait en